Am votat în favoarea raportului deoarece consider că prevederile lui aduc un aport semnificativ în vederea redresării situației nefavorabile de pe piața muncii. Doar pe parcursul ultimelor 12 luni, numărul șomerilor a crescut cu 2 milioane.

Și în România, situația este foarte dificilă, aproximativ 24 din tineri fiind afectați de șomaj. De aceea, consider pozitivă inițiativa Comisiei de lansare a unei scheme de garantare pentru tineret, care poate asigura o inserție rapidă a tinerilor în câmpul muncii. Totodată, statele membre trebuie să își adapteze mai bine oferta educațională la cerințele de pe piața muncii. În România, redeschiderea școlilor profesionale și a celor de ucenicie poate contribui la reducerea șomajului.